A Coelho jelentés megállapítja mind Románia, mind Bulgária bizonyította, hogy kellően felkészült a schengeni vívmányok rendelkezéseinek megfelelő módon történő alkalmazására. A két ország schengeni övezethez történő csatlakozásának időpontja azonban még mindig bizonytalan, mivel egyes tagállamok úgy ítélik meg, hogy a különböző uniós intézmények ismételt megállapításai ellenére a csatlakozás zavarokat okozna a schengeni rendszerben. Elismerve a romániai igazságszolgáltatás hiányosságait, arra szeretném felhívni kollégáim és a Tanács figyelmét, hogy egy olyan kérdésben hivatottak dönteni, amely közvetlenül befolyásolja 30 millió uniós polgár mindennapi életét. A belső határellenőrzés megszüntetése az európai integráció óriási sikere. Román és bolgár állampolgárok jogosan várják el, hogy ők is teljes jogú uniós polgárként élvezhessék a schengeni vívmányok előnyeit. Határozott álláspontom, hogy egész Európa erősebb lenne, ha Bulgária és Románia még az idén csatlakozhatna a schengeni övezethez.